Signora Presidente, onorevoli colleghi, Lei Commissario dice che i problemi non sono nati oggi, ma erano presenti già in Libia dal punto di vista delle violazioni dei diritti umani, e questo è vero. Ma dobbiamo chiederci se le politiche attuali di contenimento risolvono o non aggravano sostanzialmente i problemi che sono esistenti. Quello che vediamo, di fatto, è che queste politiche di contenimento producono due effetti trattengono le persone in Libia in condizioni insopportabili e hanno determinato una vera e propria riconversione degli scafisti da gestori delle rotte dei migranti a gestori delle rotte del petrolio venduto al mercato nero, il che comporta enormi perdite economiche per le casse pubbliche libiche, con le conseguenze del caso, proprio nella gestione del problema migratorio. Mi chiedo, e Le chiedo, se non è venuto il momento e il tempo di riflettere sulle reali conseguenze di queste politiche di contenimento e di approcciare una diversa politica migratoria verso la Libia da parte dell'Unione europea.